Dass Wein ein sehr sensibles Produkt ist, das haben Sie in den vergangenen Jahren erfahren. Wir reden heute hier sehr der Liberalisierung der Weinmarktordnung das Wort. Sie sprechen von einer Öffnung zum Weltmarkt hin. Ich frage mich manchmal, wer orientiert sich hier an wem? Unsere Weinbereitung ist traditionell in Europa gewachsen. Unsere Traditionen und unsere regionale Eigenheit, das ist das, was unseren europäischen Wein trägt, und das sollte uns auch weiterführen in den Überlegungen, die wir jetzt über die Weinmarktordnung anstellen.

Die Frage, Frau Kommissarin, lautet doch eigentlich Welche nationalen und regionalen Regelungsmöglichkeiten bieten sich noch?

wäre auch das Verbot der Vermischung von Rot und Weißwein so ein regionales nationales Verbot. Wird das künftig möglich sein für diese untere Schiene der Weine? Oder ein Verbot der Angabe von Rebsorte und Jahrgang Auch das macht uns Probleme, denn wir wollen doch unsere Weine unterscheiden, die unteren Weine von denen mit Herkunfts und Ursprungsbezeichnung. Also französischer Rosé oder deutscher Riesling, das sind doch Namen, die eine klare, eindeutige Regelung brauchen. Sie sind belegt mit unserer traditionellen Herstellung, und darauf, Frau Kommissarin, legen wir auch künftig riesengroßen Wert!